Ik pleitte toen voor meer transparantie, duidelijkheid, onafhankelijk onderzoek en dat standpunt blijft vandaag volledig overeind.

De Commissie moet nu daadkracht tonen. Ik geloof sterk in evidence based beleid op basis van objectieve wetenschap. De vraag aan de Commissie hoe ze zo'n beleid verder wil garanderen en hoe ze omgaat met de roep om transparantie is dan ook essentieel. Tegelijk willen wij met een open vizier meedenken over eventuele structurele wijzigingen van het systeem inzake goedkeuring van herbiciden en pesticiden en pleiten we voor een grondige analyse van het professioneel gebruik van glyfosaat. Ik hoop dat de Commissie, net als wij, de bescherming van de volksgezondheid en van het milieu voorop plaatst en met duidelijke antwoorden komt.